Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Energie ist eine entscheidende Lebensader für die gesamte Gesellschaft, für die einzelnen Menschen und für die Wirtschaft. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Europa gemeinsame Lösungen finden, obwohl es sicherlich auch richtig ist, dass der Energiemix nationale Zuständigkeit bleibt, damit wir bei den gemeinsamen Überlegungen nicht unseren Streit über Atomenergie, Energie usw.

Deswegen müssen wir der Liefermacht die Verbrauchermacht der Europäischen Union entgegensetzen. Die Interconnectivity die Frage von gemeinsamen Gaslagern all dies ist wichtig, damit nicht ein Land abgeschaltet werden kann.

Dabei müssen wir auch deutlich machen, dass Privatinvestitionen notwendig sind ohne die geht es nicht.

Das darf man nicht als Gegensatz begreifen!

Wettbewerbsrecht nämlich auch in dem Sinne, dass nicht die große Liefermacht, etwa von Gazprom oder auch anderen Firmen